les maladies neurodégénératives, les troubles de développement neurologique, les maladies cérébrales non psychiatriques, dont fait partie l'épilepsie, constituent un souci majeur pour un grand nombre de nos concitoyens.

Par conséquent, l'approche au niveau de l'Union européenne est horizontale et se concentre sur le combat contre la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, de troubles de développement neurologique et de maladies cérébrales non psychiatriques. Dans ce sens, le Conseil a, dans ses conclusions sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées à la maladie mentale de juin 2003, invité notamment les États membres à accorder une attention particulière à l'impact des problèmes relatifs à cette stigmatisation et à cette discrimination liées à la maladie mentale de tous les groupes d'âge, et à veiller à ce que ces problèmes soient reconnus en accordant, à cet égard, une attention particulière à la réduction des risques d'exclusion sociale. Dans ses conclusions du 3 juin 2005, sur une action communautaire dans le domaine de la santé mentale, le Conseil a invité les États membres à mettre en œuvre la déclaration et le plan d'action adoptés par la Conférence ministérielle européenne de l'Organisation mondiale de la santé

2005. Enfin, le Conseil s'est particulièrement engagé dans la lutte contre une autre maladie du groupe des maladies neurodégénératives, des troubles de développement neurologique et des maladies cérébrales non psychiatriques, c'est à dire la maladie d'Alzheimer. Dans ce contexte, il convient de citer les conclusions du 16 décembre 2008 sur les stratégies de santé publique pour lutter contre les maladies neurodégénératives liées à l'âge et, en particulier, la maladie d'Alzheimer, et les conclusions du 3 décembre 2009 relatives à la programmation conjointe de la recherche en Europe, qui couvrent notamment le lancement de l'initiative pilote de programmation conjointe consacrée à la lutte contre les maladies neurodégénératives et, en particulier, la maladie d'Alzheimer